El ejército israelí ya ha matado a más de cien palestinos y herido a miles de ellos. Ante esos crímenes, que no pueden quedar impunes, ante la política irresponsable de Trump y ante la política continua e ilegal de colonización del Gobierno israelí, la Unión Europea necesita dejar atrás la ambigüedad por un lado, criticar la ocupación, pero, por otro, tolerarla. Hagamos desde aquí que Israel respete el Derecho internacional, ponga fin al bloqueo de Gaza, a la ocupación de Palestina y permita dos Estados viables, con un embargo de las armas, de la venta de armas a Israel con la suspensión de nuestro Acuerdo de Asociación con Israel mientras no se respeten los derechos humanos con una política de diferenciación efectiva, prohibiendo la importación de los productos de las colonias. Es hora de resetear la política de la Unión con Israel. La ocupación, la colonización y la represión tienen que tener un coste económico y político.